virðulegi forseti mál sem við ræðum hér í dag er án efa það brýnasta sem uppi er í þjóðfélaginu um þessar mundir og ég vil þakka fyrir tækifærið til að ræða það hér í þingsal allt frá þjóðveldisöld hefur það verið rauður þráður i hugsun okkar sem þjóðar að við verum sameiginlega ábyrgð hvert á öðru sú hugsun sést í því að á þjóðveldisöld var lögfest skattheimta það er tíund til að tryggja framfærslu allra nú á tímum þarf þessi hugsun að ná til þess að öryggi fjölskyldna sé ekki ógnað allir hafi þak yfir höfuðið viti hver þeirra næturstaður er hún þarf að ná til þess að allir hafi framfærslu og sömu réttindi nú liggur það fyrir að þessu er öryggi eins og ég áður sagði sé ógnað vegna þess forsendubrests sem varð við bankahrunið eina eða annan hátt hafa allir íslendingar fundið fyrir þessu en við verðum að horfast í augu við þá staðreynd að sumar fjölskyldur standa miklu verr eftir hrun en aðrar vilji menn kalla það almennar aðgerðir að tryggja öllum fjölskyldum öruggt húsaskjól og viðunandi skuldastöðu er ég fylgjandi almennum aðgerðum menn mega ekki festast í því að benda hver á annan eins og komið hefur fram í þessari umræðu háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson kom inn á það áðan hvernig allir þingmenn tóku þátt í að vinna lausnir síðastliðið vor nú er hins vegar ljóst að þessar lausnir duga ekki og þá mega þingmenn hvort sem þeir eru í stjórn eða stjórnarandstöðu ekki rísa upp á afturlappirnar og benda hver á annan að þetta sé hinum að kenna það hefur ekki nokkurt einasta gagn við tókum öll þátt í að leysa þetta mál á sínum tíma núna erum við væntanlega öll tilbúin

það er athyglisvert virðulegi forseti hvað fáir hafa farið í þessa svokölluðu sértæku skuldaaðlögun eins og kemur fram í skýrslunni frá eftirlitsnefnd með sérstakri skuldaaðlögun

hluti vandans liggur líka í því að stjórnvöld þar með talið sveitarfélögin hafa ekki komið inn í pakkann það kemur skýrt fram í skýrslunni mér finnst einboðið að bæði ríki og sveitarfélög verði á sama hátt og bankar og fjármálafyrirtæki að taka þátt þá er einnig víst að aðrir utanaðkomandi aðilar svo sem fjármálafyrirtæki og fleiri svo sem byggignavörufyrirtæki segi ég og fleiri þurfa líka að koma að þessu samkomulagi það þarf einnig að tryggja að þeim einstaklingum sem ákveða að sækja eftir sérstakri skuldaaðlögun eða leita lausna hjá umboðsmanni skuldara verði sjálfkrafa veitt skjól fyrir uppboðum meðan verið er að vinna úr þeirra málum ég er sammála því sem kom fram í ræðu

að í bili þurfum við að grípa strax til úrræða í þessum efnum en það má ekki bara vera fram til mars á næsta ári úrræðið þarf að vera fyrir hendi þegar fólk þarf á því að halda virðulegi forseti ég er sannfærður um að ef þingið er tilbúið til þess að vinna saman heils hugar að því að leysa úr þessum vanda getum við það það á að vera það eina